Wij willen altijd de milieukosten meenemen in de beprijzing, totdat het concreet wordt.

Als dat het geval is, houd dan voortaan altijd op met die milieuretoriek die dus blijkbaar alleen maar voor de is. Dan weten wij vanaf nu ook zeker dat wij dat nooit meer hoeven aan te horen.

Dus Duitsland zal tot 2018 helemaal niets hoeven te veranderen.

Juist, in Nederland!